Frau Präsidentin, Herr Kommissar!

16. Mai hat der EuGH über die Anfrage der Kommission geurteilt, ob und wie ein Handelsabkommen zu ratifizieren ist, welche Zuständigkeit bei der Europäischen Union liegt und welche Zuständigkeit bei den Mitgliedstaaten liegt. Der Spruch ist ziemlich eindeutig fast alles ist EU Kompetenz Dienstleistungen, Transportdienstleistungen, Fragen des geistigen Eigentums, natürlich die Marktöffnung, öffentliche Beschaffung und auch die Frage der Nachhaltigkeit und der Arbeitnehmerrechte. Der EuGH hat gesagt, Arbeitnehmerrechte sind integraler Bestandteil von Handelsabkommen.

Zwei Dinge hat er als nationale Kompetenz ausgenommen die Frage von Investitionen wenn sie sehr umfassend sind, Portfolioinvestitionen und Investitionsstreitbeilegungsmechanismen, wenn sie insbesondere nationale Rechtssysteme nicht ausschöpfen. Da wird ja eigentlich klar, worum es geht. Und nun sind ja 50 Tage vergangen, und ich habe noch nichts von der Europäischen Kommission gehört. Dabei ist es doch wichtig zu wissen, wie sich eigentlich unsere Partner darauf einstellen sollen und natürlich wie die Bürgerinnen und Bürger sich darauf einstellen sollen, wer wie in Zukunft Handelspolitik zu entscheiden hat.

Dabei gibt es eigentlich klare Optionen, die man diskutieren kann. Eine Option ist Wir machen weiter wie bisher, mit allen Problemstellungen, die damit verbunden sind, wie wir bei der Diskussion um das Kanada Abkommen CETA erlebt haben, mit vielen Verwerfungen und vielen Unklarheiten bis hin zu einem Prozess, der mehrere Jahre in der Ratifizierung dauern wird. Ob wir das wollen? Ich glaube eigentlich nicht. Oder die zweite Option Man trennt den Handelsteil mit den Elementen, die ich eben skizziert habe wo der Gerichtshof gesagt hat, das ist EU Zuständigkeit von einem Investitionsabkommen, was dann gemischte Zuständigkeit ist und durch die EU Mitgliedstaaten und deren Parlamente zu ratifizieren ist.

Und auch das Verfahren ist transparent und effizient und schnell. Oder man kann auch sagen Wenn die Kriterien des Europäischen Gerichtshofs so sind, dass nur Direktinvestitionen EU Zuständigkeit sind, dann lässt man Portfolioinvestitionen einfach weg, und wenn es so ist, dass ein Investitionsgerichtshof nur in die EU Zuständigkeit kommt, wenn alle nationalstaatlichen Rechtsmittel ausgeschöpft sind, dann macht man das halt verpflichtend, erfüllt also die Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs und packt das in ein Abkommen.

Ich glaube, das müssen wir inzwischen mal wirklich auf den Tisch haben, welche Möglichkeiten wir denn eigentlich weiterverfolgen wollen. Ich tendiere eher zu der mittleren also dies zu trennen aber das muss man diskutieren. Und da möchte ich von der Kommission einmal wissen, was die sich jetzt in den letzten 50 Tagen überlegt haben.

Ich glaube, da müssen die Partner Klarheit haben, und vor allem unsere Bürgerinnen und Bürger müssen Klarheit haben.